Contestualmente, ancora esiste l'articolo 295 del Codice penale, la famosa legge sulla blasfemia, che in realtà, molto spesso, è invocata per punire questioni tutt'altro che religiose e invece per perseguitare innocenti e addirittura per tenere sotto schiaffo le minoranze religiose dissidenti e organizzazioni non governative. Il bando dei social media è oltretutto un'ulteriore pagina nera nella storia del paese, da quando il premier Nawaz Sharif ha ordinato alle autorità di rimuovere tutti i contenuti blasfemi dalle pagine Internet e assicurare i responsabili alla giustizia, con uno studente di giornalismo di ventitré anni, Mashal Khan, che si è ritrovato addirittura ad essere linciato da parte dei suoi compagni di università per aver offeso l'Islam durante una discussione.